Raportul pentru 2011 al Ombudsmanului European se concentrează pe sprijinirea persoanelor în mod direct, pe informarea cetățenilor și a altor părți interesate, pe cooperarea cu ombudsmanii naționali, pe implementarea unor proceduri simplificate, mai accesibile cetățenilor, și pe obținerea de rezultate în beneficiul reclamanților.

În peste 65 din plângerile tratate în 2011, au fost puse în practică drepturile cetățenilor, prin deschiderea unei anchete asupra cazului, prin transferarea cazului la un organ competent sau prin îndrumarea persoanelor către instituția căreia trebuiau să se adreseze. Salut faptul că aproximativ 61 dintre plângerile primite în 2011 au fost depuse prin intermediul internetului și peste jumătate dintre plângerile transmise astfel au fost primite prin formularul electronic de depunere a plângerilor de pe site ul internet al Ombudsman ului.